Traficul de persoane, droguri sau arme, evaziunea fiscală, corupția, spălarea banilor murdari distrug oameni, comunități și orice regulă. Și ne costă bani, foarte mulți bani.

După zeci de audieri în Comisia CRIM, o concluzie este clară singura soluție de a încetini și opri grupurile de crimă organizată este confiscarea banilor proveniți din infracțiuni, de către judecători, în procese civile sau penale, chiar și în lipsa unei condamnări, a unei pedepse de natură penală. Să ne uităm spre statele membre care au înțeles, cu mulți ani în urmă, că aceasta este singura soluție.

Și fac acest lucru prin proceduri civile, mai rapide, fără să urmărească neapărat condamnarea la închisoare a persoanelor respective.